að borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð sextíu og fjögur um skuldir sveitarfélaga og endurfjármögnun frá lúðvíki geirssyni vegna umfangs fyrirspurnarinnar óskar ráðuneytið eftir viðbótarfresti til níunda mars til að svara fyrirspurninni þá hefur forseta borist bréf frá efnahags og viðskiptaráðuneytinu um frestun á skriflegu svari við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð þrjátíu og tvö um óhreyfða innlánsreikninga frá eygló harðardóttur vegna umfangs fyrirspurnarinnar reiknar ráðuneytið með að þurfa tveggja til þriggja vikna viðbótarfrest til að svar fyrirspurninni